Oder nicht, dann duldet die Kommission im Übrigen seit vielen Jahren schon ein Zweiklassensystem der EU Bürger, und das ist etwas völlig Inakzeptables für uns als Fraktion. Wir verlangen von der Kommission unverzüglich und vor Abschluss des Abkommens mit den Kanadiern, dieses Problem zu klären. Ansonsten muss der Gegenseitigkeitsmechanismus gelten. Das ist das Erste. Zugleich müssen wir uns aber auch ernst nehmen, und da frage ich Wird denn nun wenigstens mit der neuen Visa Verordnung der Gegenseitigkeitsmechanismus gestärkt? Ist das so?

Herausgekommen ist doch, dass die Visa Politik weiterhin als Druckmittel gegen Migration dient.

Das sind Roma. Sehr viele Roma sind nach Kanada gegangen, und die Tschechische Republik argumentiert, Kanada sei doch selber schuld daran.

Im Gegenteil, sie unterstützen das sogar noch, indem sie sagen Ja, wie können denn EU Bürger überhaupt in Drittstaaten gehen und Asyl beantragen! Ja warum wohl? Weil die Roma in der EU miserable Lebensbedingungen haben, eine Situation, die wir seit vielen Jahren kennen, die von Diskriminierung und Ausgrenzung nur so strotzt, so dass man sich nicht wundern muss, dass zum Beispiel Leute nach Kanada gehen.

Darum sollten wir uns kümmern.